per fare quello che dobbiamo fare. Quindi temo, cara Presidente, che stiamo ben lontani da un piano di questa portata, siamo davanti a una sfida epocale che lei stessa ha comparato al primo uomo sulla Luna. Ma siamo sicuri che questo European Green Deal abbia le risorse necessarie? Sulle risorse proprie avete mostrato poco coraggio la tassa sui rifiuti di imballaggi di plastica non riciclata e le quote dell'ETS non basteranno. Inoltre, ci potrà assicurare che non stiamo parlando di presunti effetti leva, come quelli promessi nel piano del suo predecessore Juncker? E in più, quale ruolo per la Banca centrale europea per affrontare la sfida climatica?